Mais, doit on le signaler, ce projet ne fait partie que d'une revendication par rapport aux cinq revendications portées par les activistes. Ces millions de personnes qui manifestent dans les rues depuis trois mois maintenant comptent sur notre soutien, le soutien européen. Les libertés fondamentales, comme le droit de manifester ou encore l'indépendance de la justice, sont et doivent rester des garanties pour défendre un État, deux systèmes. Les violences perpétrées par les autorités chinoises à l'encontre des manifestants à Hong Kong sont totalement disproportionnées. Le recours excessif à la force est une violation des normes internationales et des droits fondamentaux.

Or, il apparaît que certains États membres de l'Union ont vendu du matériel technologique qui a servi à la répression à l'encontre des manifestants, en particulier du matériel de surveillance et des gaz lacrymogènes.

Les dernières auditions que nous avons menées au Parlement européen nous ont montré des témoignages glaçants aujourd'hui d'activistes qui ne craignent plus pour leur liberté mais qui craignent pour leur vie.